Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, chers collègues, depuis quatre ans, nous travaillons à une relance de l'économie européenne. Je viens de dire à mon collègue on répète toujours la même chose, j'espère qu'un jour on va aboutir. Après tant d'efforts, j'espère que ce Conseil sera comme une petite lumière au bout du tunnel. Nous sommes à la fin de l'année et cette période est propice pour faire le point sur les mois écoulés et j'irai même au delà des douze derniers mois car il faut bien souligner, nous avons quand même fait, avec le Parlement, un pas de géant dans notre intégration avec le six pack le semestre européen, la création d'autorités européennes de supervision et, tout simplement, l'acceptation du fait que nos politiques économiques ne sont plus seulement nationales mais qu'elles exigent plus de transparence, nous avons pris des décisions qui auraient été impensables il y a encore deux ans. Contrairement à ce que certains gouvernements font croire à leurs citoyens, ces réformes n'ont pas été imposées par Bruxelles ou certains États membres. D'une façon générale, je ne suis pas sûre que tous les chefs de gouvernement soient conscients des manœuvres qui n'ont qu'un objectif affaiblir les institutions européennes. Et il est hors de question de sacrifier un service public européen indépendant, efficace et fort de sa diversité. Les réformes indispensables, nous les avons réalisées, parce qu'elles étaient nécessaires pour chacun des vingt sept. Mais nous devons aller encore plus loin. Et c'est un appel que je lance aux gouvernements qui se réuniront demain soyez à la hauteur de vos engagements! Vos concitoyens en ont besoin. Ce qui est décidé doit être mis en œuvre, et pas seulement maintenant, alors que le contexte économique l'exige. Chers collègues, le seul moyen de retrouver la confiance et la croissance, c'est avec plus d'Europe. Or, chaque fois qu'au lieu de privilégier la méthode communautaire, nous avons tenté une approche intergouvernementale, nous sommes allés dans le mur. La preuve en est l'échec du pacte de stabilité et de croissance. Il faut de véritables décisions au niveau européen et le Parlement doit assumer pleinement son rôle de colégislateur. C'est pourquoi mon groupe soutient le two pack, parce que nous sommes convaincus que la coordination et la surveillance budgétaires doivent être renforcées. Il faut maintenant aboutir. Nous ne pouvons pas retarder le renforcement de l'Union économique et monétaire.

Les banques ne sont plus régionales ou nationales. Elles sont européennes et mondiales. Ce sont les banques françaises et allemandes qui détiennent la majorité de la dette souveraine grecque. Et une banque ne peut être considérée comme trop grande pour faire faillite ou trop petite pour être réglementée. C'est pourquoi la proposition d'union bancaire est nécessaire, parce qu'il ne peut y avoir de véritable union économique et monétaire sans la supervision. C'est aussi pour cela que nous défendons un budget européen à la hauteur des défis qui nous attendent. Pour sortir de la crise, il faut de la croissance et pour avoir de la croissance, il faut des investissements. Je pense souvent à notre histoire, au courage des pères fondateurs cela a été rappelé ce matin il en fallait pour mettre au travail ensemble les frères ennemis d'hier, pour mettre en commun des souverainetés. Mais loin de la perdre, c'est ainsi que nous avons garanti notre souveraineté. Chers amis, lund, nous avons reçu le prix Nobel de la paix. C'est le fruit d'un héritage dont nous devons être dignes pour que, dans plus de soixante ans, il soit transmis aux générations futures. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage d'accomplir un nouveau pas en avant, un pas vers l'union bancaire, d'obtenir un accord sur le cadre financier pluriannuel. Si nous n'avons pas cet accord pluriannuel, comment voulez vous que les citoyens européens puissent croire à une Europe?